Orice modificare de regulament menită a facilita punerea rapidă în aplicare a programelor din cadrul politicii de coeziune va avea cu siguranță un impact imediat și real asupra economiilor statelor membre cele mai afectate de criză. Prin urmare, este extrem de important ca noi să adoptăm mâine raportul privind instrumentele de împărțire a riscurilor în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară, pentru a le oferi, astfel, sprijinul financiar necesar pentru a și continua proiectele și procesul de relansare economică. De asemenea, este foarte important ca și Consiliul să adopte cât mai curând. Chiar dacă raportul este unul foarte tehnic, grupul ALDE susține compromisul actual, fiindcă din punctul nostru de vedere este o propunere echilibrată, care ia în considerare problemele care au fost identificate în decursul dezbaterilor. În plus, este foarte important și faptul că Banca Europeană de Investiții are o poziție foarte puternică în utilizarea acestui instrument financiar, pe care țările care se află într un program de asistență financiară vor avea posibilitatea să îl utilizeze în următorul an și jumătate. Instrumentul în sine se bucură de susținerea noastră, însă trebuie să ne asigurăm că nu vor fi finanțate proiecte care nu au sens din punct de vedere economic. Consider deosebit de important ca proiectele finanțate să facă obiectul unei analize cost beneficiu detaliată pentru a ne asigura că sunt orientate spre creșterea numărului locurilor de muncă și, implicit, a competitivității statelor membre.